Cela nous affecte tous, dans les services publics. Je pense à l'attaque de WannaCry qui a été un exemple qui nous a mobilisés et qui est donc à suivre en ce qui concerne la protection.

Deuxièmement, sensibiliser les citoyens aux petits gestes, mais aussi à la prise de conscience de l'importance de se protéger sur l'internet et de protéger l'internet des objets à travers ce qu'on appelle la cyber résilience et, troisièmement, doter les autorités judiciaires et répressives de capacités et de ressources économiques et humaines suffisantes pour lutter efficacement contre cette menace, notamment par l'intermédiaire du Centre européen de lutte contre la cybercriminalité d'Europol. Je salue, à cet égard, Monsieur le Commissaire, le paquet cybersécurité, présenté par la Commission. Il convient aussi de réformer vous l'avez dit l'agence ENISA pour se doter en Europe d'une agence forte en matière de cyberdéfense et, enfin, de protéger nos infrastructures, nos réseaux et les contenus. À cet égard, le rôle des entreprises est majeur. Seuls, nous ne pouvons pas agir uniquement au niveau public.

Il est crucial aussi de travailler au chiffrement je sais que c'est un thème sensible dans la confection des outils pour garantir la sécurité et l'intégrité des réseaux en respectant les libertés.